În baza bunelor relații bilaterale pe care le a dezvoltat atât cu Israel, cât și cu Autoritatea Națională Palestiniană, România a încurajat mereu părțile să se așeze la masa negocierilor fără precondiții.

Reluarea negocierilor este cea mai bună linie de acțiune pentru obținerea soluției celor două state care să conviețuiască în pace și securitate.

Cred cu tărie că singura cale pentru împlinirea idealurilor palestiniene este prin intermediul negocierilor directe. Voi susține orice inițiativă care ar putea servi acestui scop, așa cum am făcut o și până în prezent. Nu se poate obține o soluție viabilă pe termen lung dacă între palestinieni și israelieni nu se ajunge la un acord. O eventuală recunoaștere a Palestinei ca stat trebuie să fie fundamentată pe o soluție acceptată de ambele părți cu care, împreună, să meargă la ONU. În final, salut declarația Quartetului care face apel la cele două părți să reia imediat și fără precondiții negocierile bilaterale directe.